Výrazné škrty, ktoré zaznamenali v posledných rokoch mnohé členské štáty, zasiahli aj oblasť zdravotníctva. Pre mnohých ľudí sa tak zdravotné služby stali finančne alebo aj geograficky menej prístupnými, čo sa prieči právu na rovnaký prístup ku všeobecnej zdravotníckej starostlivosti. Elektronické zdravotníctvo, a o tom je dnes reč, má v tomto ohľade potenciál zmierniť nerovnosti v oblasti zdravia a zvýšiť účinnosť doterajších zdravotných systémov, a preto myšlienku zavedenia tzv.

Elektronické zdravotníctvo okrem mnohých predností prináša aj množstvo závažných otázok, na ktoré treba poskytnúť jasnú právnu odpoveď vo forme transparentného právneho rámca. Pacienti si zasluhujú vysokú úroveň ochrany osobných údajov, aby sa zamedzilo zneužívaniu citlivých osobných informácií. V záujme zrovnoprávnenia prístupu všetkých ku zdravotnej starostlivosti treba v oblasti elektronického zdravotníctva brať do úvahy aj zvyšovanie digitálnej gramotnosti, predovšetkým ľudí v odľahlých oblastiach, ale aj staršej generácie, ktorá nesmie byť povahou veci marginalizovaná.